Panie przewodniczący! Stanowisko Parlamentu w sprawie globalnego podziału zobowiązań dotyczących redukcji CO jest niestety pozbawione równowagi w ponoszeniu kosztów tej redukcji. Przyjmując rezolucję podważamy z trudem wynegocjonowany pakiet klimatyczny, którego koszty dziś spadają nierówną częścią na kraje członkowskie z Europy Środkowej. Przyjęcie rozwiązań zaproponowanych dziś jeszcze bardziej powiększy te nierówności. Próbujemy narzucić krajom członkowskim zabójcze dla gospodarki normy, jednocześnie nie wymagając niczego konkretnego od krajów najbardziej odpowiedzialnych za emisję CO na świecie. Jest to niesprawiedliwe i nieskuteczne. Bez proporcji w skali globalnej tylko pogłębiamy przewagi konkurencyjne Chin, Indii czy Brazylii. Rezolucja idzie nawet dalej proponuje byśmy dopłacali do krajów najbiedniejszych. 330 miliardów euro do roku 2020 oznacza od 16,5 miliarda do nawet 40 miliardów składki ze strony kraju takiego jak Polska. To jest polityczne szaleństwo, które podważa ekonomiczny sens członkostwa w Unii Europejskiej. Ponadto jest to metoda nieskuteczna, o czym świadczą przygotowania do rozruchu eksportowych elektrowni w graniczących z Polską rejonach okręgu kaliningradzkiego. W Kopenhadze nie warto podpisywać porozumienia, które nie będzie proporcjonalnie dzieliło obciążeń związanych z ograniczeniami emisji CO 2 na świecie.